Hollande, devant les syndicats européens, ils disent tous Europe sociale, mais ils n'ont que ce mot à la bouche et derrière, il n'y a rien!

Alors, je ne comprends pas pourquoi, aujourd'hui, nous nous contentons d'un débat, d'une recommandation du Conseil, qui ne contraint pas les États membres à en suivre le contenu.

Vous parlez de concret, allons y dans le concret!

Vous parlez réellement des vraies questions, Monsieur le Ministre.

Et je termine, parce que c'est là où c'est le plus important création d'emplois. Nous sommes à un mois du sommet de la dernière chance pour sauver le climat, la COP 21. À nous de réconcilier l'économie et le climat, l'économie et l'écologie, de mettre le paquet sur les énergies renouvelables, l'économie sociale et solidaire.